virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá utanríkismálanefnd nefndin hefur fjallað um þetta mál og er sammála um afgreiðslu þess með þessari tillögu er leitað heimildar alþingis til að staðfesta samning milli íslands og færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu tvö þúsund og átta samningurinn kveður á um allar heimildir aðila til veiða á uppsjávarfiski í lögsögu hvors annars á árinu tvö þúsund og átta gagnkvæma heimild skipa hvors aðila til veiða á kolmunna og norsk íslenskri síld innan lögsögu hins á árinu tvö þúsund og átta auk þess sem hann kveður á um að hvor aðili skuli veita tveimur skipum sem skráð eru í landi hins aðilans leyfi til tilraunaveiða á túnfiski innan lögsögu sinnar á árinu tvö þúsund og átta nefndin leggur til að